hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti félags og tryggingamálanefndar um gjald í framkvæmdasjóð aldraðra nefndin hefur fjallað um málið og fékk á sinn fund hönnu s gunnsteinsdóttur og bjarnheiði gautadóttur frá félags og tryggingamálaráðuneytinu til að fara yfir málið með frumvarpinu er lagt til að gjald í framkvæmdasjóð aldraðra verði hækkað um fjögur hundruð þrjátíu og ein króna eða um sex komma eitt prósent og nemi sjö þúsund fimm hundruð þrjátíu og fjórar krónur á hvern gjaldanda í stað sjö þúsund hundrað og þrjár krónur samkvæmt gildandi lögum í athugasemdum sem fylgja frumvarpinu kemur fram að hækkunin sé í samræmi við verðlagsbreytingar á tímabilinu desember tvö þúsund og sex til desember tvö þúsund og sjö og hækkun byggingarvísitölu á þessu tímabili á fundum nefndarinnar kom meðal annars fram ábending um að leiðrétta þyrfti fjárhæð í annarri málsgrein tíundu greinar þar sem vísað er til tekjuviðmiðs sem notað er til að ákvarða þá sem undanþegnir eru gjaldinu álagningargjaldaviðmið þetta hefur hækkað samkvæmt upplýsingum fjármálaráðuneytis og er því mikilvægt að leiðrétta viðmiðið auk þess telur nefndin að óeðlilegt sé að vísað sé í lagatexta til tekjuársins tvö þúsund og sjö nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu við fyrstu grein bætist nýr stafliður er verði b liður svohljóðandi í stað áttatíu þúsund sextíu og sjö krónur á tekjuárinu tvö þúsund og sjö í öðrum málsl annarrar málsgreinar tíundu grein laganna kemur ein milljón hundrað fjörutíu og þrjú þúsund þrjú hundruð sextíu og tvær krónur á því ári sem næst er á undan álagningarárinu hæstvirtur forseti ástæða þess að hér er verið að flytja þetta frumvarp er sú að það er ákveðið að lögum hvert gjald skuli vera í framkvæmdasjóð aldraðra og það gjald er hækkað árlega með þessum hækkunum sem eru til nefndar verðlagsbreytingum og hækkun á byggingarvísitölu á þessu tímabili alþingi er ekki heimilt að hafa opna heimild inni í lögunum þannig að árlega ber alþingi að leggja fram frumvarp um þessa ákveðnu upphæð samhliða afgreiðslu fjárlaga við afgreiðslu fjárlaga á þessu ári og í þeim atgangi sem þá var og núna eftir áramótin láðist að afgreiða þetta mál en það er hér gert með þessum breytingum þórunn sveinbjarnardóttir kristinn h gunnarsson ármann krónu ólafsson og árni johnsen voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið skrifa sú sem hér sendur helga sigrún harðardóttir steinunn valdís óskarsdóttir ragnheiður ríkharðsdóttir og atli gíslason háttvirtir þingmenn ég tel að frumvarpið tali fyrir sig eftir áramótin var þetta flutt yfir til félags og tryggingamálaráðherra og ráðuneytis og það er